V bode 12 spravodajkyňa žiada, aby Komisia presnejšie odpovedala na petície týkajúce sa uznávania dokumentov o rodinnom stave.

CitujemVydávanie certifikátov o osobnom stave je vo výlučnej právomoci členských štátov.